Consider că nou creata Uniune pentru Mediterană trebuie să abordeze și problema schimbărilor climatice. În regiunea euro mediteraneană trăiesc aproximativ un miliard de cetățeni ce realizează o treime din produsul intern brut mondial. Amenințările la adresa mediului înconjurător constituie domeniul în care colaborarea regională este cea mai necesară. Creșterea populației și reducerea precipitațiilor în această regiune, datorate schimbărilor climatice, fac ca apa potabilă să fie unul din principalele elemente aflate în pericol în această zonă. Lipsa apei, poluarea apei, lipsa stațiilor de epurare, mareele negre rezultate în urma accidentelor maritime, tăierea pădurilor și eroziunea solului trebuie să facă parte din preocupările parteneriatului pentru Mediterană. Consider că una dintre principalele valori promovate de Uniunea pentru Mediterană trebuie să fie protecția mediului și lupta împotriva schimbărilor climatice, atât în ceea ce privește adaptarea la acestea, cât și reducerea cauzelor care contribuie la acestea.